síðari breytingum og um ráðstöfun gjaldsins árið tvö þúsund og tíu í frumvarpinu er lagt til að lögum um iðnaðarmálagjald verði breytt á þann veg að gjaldið verði síðast lagt á árið tvö þúsund og tíu vegna rekstrarársins tvö þúsund og níu tilefni þess að ráðist var í endurskoðun á lögum hundrað þrjátíu og fjögur nítján hundruð níutíu og þrjú um iðnaðarmálagjald er dómur mannréttindadómstóls evrópu sem féll þann tuttugasta og sjöunda apríl síðastliðinn málið var höfðað gegn íslenska ríkinu af iðnaðarmálagjaldskyldum aðila sem ekki á aðild að samtökum iðnaðarins forseti biður um ró í salnum og hrópa hér yfir hópinn málið var höfðað gegn íslenska ríkinu af iðnaðarmálagjaldskyldum aðila sem ekki á aðild að samtökum iðnaðarins kæran laut í meginatriðum að því að álagning iðnaðarmálagjalds breyti gegn rétti kæranda til að standa utan félaga samkvæmt elleftu grein mannréttindasáttmála evrópu og skoðanafrelsi samkvæmt tíundu grein hún fæli í sér ólögmæta skattlagningu sem breyti gegn fyrstu grein fyrsta viðauka við sáttmálann og mismunun sem væri andstæð fjórtándu greinar sáttmálans í niðurstöðu sinni leysti dómstólinn aðeins úr kærunni á grundvelli elleftu greinar en taldi ekki þörf á því að meta hvort önnur ákvæði sáttmálans hefðu verið brotin dómstóllinn kemst að þeirri niðurstöðu að sú gjaldtaka sem felst í iðnaðarmálagjaldinu felist í takmörkun á rétti kæranda samkvæmt elleftu grein mannréttindasáttmálans og var þar einkum vísað til þess að kærandi væri með lögum skyldaður til þess að greiða gjald til samtaka á vettvangi einkaréttar sem hann hefði ekki sjálfur valið að ganga í einnig var vísað til þess að gjaldinu væri varið til hagsbóta fyrir allan iðnað í landinu væri sýnt að aðilar að samtökum iðnaðarins nytu meira hagræðis af því en önnur samtök á vettvangi iðnaðar að þessari niðurstöðu fenginni virðulegi forseti kannaði dómstóllinn hvort þessa takmörkun mætti réttlæta með vísan til önnur málsgrein elleftu grein mannréttindasáttmálans það er hvort hún hefði lagaheimild standa að réttmætu markmiði og teldist nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi óumdeilt var að gjaldtakan ætti stoðir í lögum og var um það vísað í fyrsta til þriðju grein laganna um iðnaðarmálagjald þá féllst dómstóllinn einnig á röksemdir íslenska ríkisins um að takmörkunin stefndi að réttmætu markmiði það er að vinna að eflingu iðnaðar og iðnþróunar í landinu hvað varðar þriðja atriðið um nauðsyn takmörkunarinnar tók dómstóllinn undir að það væri yfirlýst markmið íslenska löggjafans að efla iðnað í landinu með þessum hætti það er að fela tilteknum samtökum heimild til þess að verja gjaldinu til sameiginlegra hagsmuna iðnaðarins í stað þess að úthluta því til margra smærri aðila taldi dómstóllinn einkum þrennt varðandi útfærslu á nýtingu gjaldsins í fyrsta lagi skilgreiningu laganna á því hvernig iðnaðarmálagjaldinu skuli varið það er til að vinna að eflingu iðnaðar og iðnþróunar

í öðru lagi sé gjaldið ekki nægilega skýrt og aðgreint frá fjárreiðum samtakanna og í þriðja lagi að þá sé opinbert eftirlit með því hvernig gjaldinu er varið ekki nægilega skýrt og skilvirkt almennt er talið að þessi dómur leiði ekki til þeirrar niðurstöðu

samræmis við afgreiðslu mannréttadómstóls evrópu þrátt fyrir það er í frumvarpinu lagt til að gjaldtökunni verði hætt að lokinni álagningu opinberra gjalda árið tvö þúsund og tíu sú niðurstaða helgast einkum af því að það er nokkuð útbreidd skoðun að rétt sé að hætta gjaldtökunni í því formi sem nú er og þannig hafi samtök iðnaðarins sjálf beint þeim tilmælum til iðnaðarráðuneytisins að lagt verði til að gjaldtökunni verði hætt og fleiri samtök í iðnaði hafa lýst sömu skoðun við samningu frumvarpsins var haft samráð við ýmsa aðila már þar nefna samtök iðnaðarins meistarafélag húsasmiða fjármálaráðuneyti mennta og menningarmálaráðuneyti og skattyfirvöld afrakstur þessarar vinnu er að finna í frumvarpinu sjálfu þar sem lagt er til að lögum um iðnaðarmálagjald verði breytt með eftirfarandi hætti við lögin bætist bráðabirgðaákvæði þess efnis að iðnaðarmálagjald verði síðast lagt gjaldskylda aðila vegna rekstrarársins tvö þúsund og níu það er virðulegi forseti að hluta til praktískt atriði vegna þess að sú innheimta er þegar hafin á þessu ári það gjald sem innheimtist vegna þessa árs renni síðan í ríkissjóð og tekjunum skal varið til verkefna á sviði iðnaðar nánar tiltekið í menntunar og nýsköpunarverkefni á sviði iðnaðar um ráðstöfunina verður síðan nánar fjallað í fjárlögum að þessu sögðu mælist ég til þess að